We hebben in de vernieuwde regionale fondsen, de zogenaamde Europese structuur en investeringsfondsen, met de cofinanciering van de lidstaten, ook al voor deze periode 460 miljard euro beschikbaar.

Met de aanvulling van het EFSI fonds van zo'n 315 miljard euro voor hoog risicodragend kapitaal krijgen we een prachtig pakket. Het ontbreekt Europa namelijk aan investeringen met hoog risico.

In deze leemte voorziet het fonds. Laten we het nu in de uitvoering met elkaar volgen, samen met de rapporteurs, om te zien of we die synergie in de